Signor Presidente, onorevoli colleghi, Primo ministro, ho ascoltato il Suo discorso e volevo porre l'attenzione su quel concetto al quale si è rivolto per l'aspetto fiscale. Nel mercato interno, il mercato unico per noi è la chiave dell'Europa, un'Europa che vogliamo come unione politica, come unione fiscale. Ecco, da questo volevo capire da Lei se veramente ci crede in un'unione fiscale e perché, ad esempio, dai costi dell'energia noi abbiamo una non competitività all'interno dei vari Stati membri, quindi all'interno del mercato unico, a differenza invece di altre realtà. Io arrivo dall'Italia, dove il costo dell'energia è molto alto e questo non ci permette di essere competitivi e di avere, tra virgolette, dei nemici all'interno dell'Unione europea. Lei crede in un'armonizzazione del sistema o in un'Europa a due velocità?